2005. január 1 je óta tilos, azonban ez nem jelent teljes megoldást, hiszen az épületekben változatlanul jelen van, ezért szükség lenne egy európai azbesztmentesítési alap létrehozására, amely segítené az azbeszt eltávolítását köz és magánépületekből. A másik gond az egészségkárosodást szenvedettek kárpótlása, mert az államok adott esetben Magyarország is nem fogadja el azokat az igényeket, amelyek az állami tulajdonú azbesztgyárban megbetegedettek a kárpótlási ügyekben benyújtanak, bírósági szinten kell megoldást keresni.